Lorsque nous avons adopté la norme comptable équivalente pour le domaine bancaire, à savoir la fameuse IFRS 9, nous avons fini par découvrir neuf mois après l'entrée en vigueur de cette norme, grâce à une étude du Comité européen des risques systémiques que notre intuition, notre

Pour cela, il faut que la Commission tienne pleinement compte à la fois de la résolution que nous allons adopter mercredi prochain mais aussi, bien sûr, de l'EFRAG, qui travaille sous l'autorité éclairée de son président. Permettez moi, Monsieur le Vice président, d'attirer votre attention sur un point essentiel tant de la question orale que nous posons que du projet de résolution que je l'espère nous allons voter vérifier qu'au moins, cette norme comptable contribue bien sûr à la stabilité financière et à la compétitivité du secteur de l'assurance, mais aussi à des objectifs transversaux que l'Union européenne se doit désormais de poursuivre dans chacune de ses législations, c'est à dire que cette norme contribue à la définition du bien public, à la soutenabilité de nos économies, à l'investissement à long terme et à la réalisation de nos objectifs en matière de changement climatique.